Im letzten Jahr wurde eine neue Viruskrankheit bei Schafen und Rindern entdeckt, die zu Missbildungen bis hin zum Tod von Lämmern und Kälbern führt. Sie soll durch Mücken übertragen werden und scheint ebenso durch solche eingeschleppt worden zu sein. Somit erleiden die betroffenen Betriebe enorme, teilweise sogar existenzbedrohende Schäden, mit denen sie bislang alleingelassen wurden. Wir sind uns alle einig, dass wir bei neuen Krankheiten ein fachlich korrektes Monitoring benötigen, um auf wissenschaftlicher Grundlage zu entscheiden, ob es sich um eine neue Seuche handelt oder nicht. Dafür aber ist Zeit nötig, und Zeit ist eben das, was den Betroffenen vor Ort fehlt. Sie brauchen Hilfe.

Wann endlich wird die Kommission eine Standardstrategie für neue Krankheiten entwickeln, die klar definiert, ab wann bei neuen Krankheiten neben dem Monitoring auch Bekämpfungsmechanismen und Hilfe für Betroffene möglich sind? Uns läuft die Zeit davon. Die Krankheit breitet sich nach wie vor aus. Außereuropäische Handelspartner reagieren mit Exportstopps, der Schaden weitet sich somit auch auf nichtinfizierte Betriebe aus. Sperma und Zuchtviehhandel werden eingeschränkt, obwohl Mücken die Krankheitsüberträger sind und es unwahrscheinlich ist, dass eine direkte Ansteckung möglich ist. Wie wird die Kommission gegen Exportstopps vorgehen? Eingeschleppte Krankheiten werden aufgrund von Klimaveränderung sowie durch die handels und reisefreudige Gesellschaft zunehmen. Wir brauchen ein vernünftiges Konzept, um die Folgen abzumildern.